Panie Przewodniczący! Ja chciałem się odnieść do tych wypowiedzi moich przedmówców, które podnosiły problem ewentualnego zagrożenia sejsmicznego wywołanego szczelinowaniem. Otóż chciałem Państwa poinformować, że takie specjalistyczne badania prowadzone były na Pomorzu w Polsce, w moim regionie, i okazało się, że odzew sejsmiczny od szczelinowania hydraulicznego jest mniejszy niż odzew po uderzeniu pioruna, a chyba nigdzie na świecie nie było tak, że od pioruna doszło do jakiegoś, nawet lokalnego, trzęsienia ziemi.